Monsieur le président, je ne partage absolument pas l'argumentation de Monsieur Bay et comme il mentionne la procédure, je voudrais rappeler que la procédure prévoit une audition de la candidate par la commission compétente du Parlement européen, à savoir la commission des affaires économiques et monétaires. Cette audition a eu lieu, Mme Lagarde s'est rendue disponible pour débattre de longues heures avec nous et donc, de ce point de vue là, les règles ont été respectées et ces règles prévoient qu'ensuite, en effet, le vote soit soumis à la plénière.

Je pense que, si ce Parlement veut profiter de cette occasion pour améliorer son profil en menant un débat avec la candidate à la présidence de la Banque centrale, c'est une bonne chose. Mme Lagarde, je pense, avait de bonnes raisons d'être à Washington l'assemblée générale du Fonds monétaire international se prépare et donc je ne prends pas son absence ici comme un signe de manque de respect.

Donc, pour des raisons assez opposées à celles de monsieur Bay, je pense que ça pourrait avoir du sens mais uniquement, uniquement si c'est de manière consensuelle dans ce Parlement de tenir le débat et le vote en octobre I, mais si on veut présenter ça comme un acte de défiance à l'égard de Mme Lagarde, alors évidemment, nous ne nous rangeons pas à ces arguments là. Mais je pense que la raison pour laquelle il faut le faire, c'est une raison de stature de ce Parlement. Mener le débat sur la nomination de Mme Lagarde sans Mme Lagarde, ça n'a pas de sens et si on veut mener un débat sur la politique monétaire de l'Union, alors c'est autre chose, cette demande n'a pas été formule à la conférence des présidents et ce n'est pas celle qui nous est faite aujourd'hui non plus.